Frau Präsidentin! Ich möchte lediglich alle Kolleginnen und Kollegen hier im Hause bitten, wenn wir über ein solches Thema reden, über das Thema zu reden, über Fakten zu reden, und hier nicht zu polemisieren und zu politisieren.